přes jistou chybovost je důležité zviditelňovat i projekty, které byly úspěšné a byly vybrány k podpoře, snižují rozdíly právě v zaostávání těch nejchudších regionů a dokazují posilovat jejich růst. My musíme zlepšit komunikaci, posílit ji, to již je obsahem té zprávy, ale také více zapojovat partnery. Myslím si, že pro budoucí období je jedním z témat, kterému bychom se měli věnovat, i možnost přímo v legislativě jaksi ocenit to, pokud je vybrán projekt s jasně danou mediální prezentací tak, aby EU se i pro to budoucí období mohla kohézní politikou dostatečně pochlubit. Myslím si, že je to věc, kterou nesmíme podceňovat.